compresi i sinti che sono tanti che non delinquono.

Se ci fossero, se ci saranno ma io penso che non ci saranno delle cose diverse, allora la vostra indignazione avrà un fondamento. Ma in questa situazione è semplice demagogia e propaganda politica. Vergognatevi, sulla pelle dei sinti che questo governo aiuterà quando meritano e